Mire, señor diputado, según usted, según sus teorías, yo no tendría derecho a estar aquí como diputada, y sé que le duele. Sé que le duele y le preocupa que hoy las mujeres podamos estar representando a los ciudadanos en igualdad de condiciones con usted.